Como siempre, cortinas de humo. La campaña contra España es la que hacen ustedes, abriendo las puertas de Europa al chavismo.

Por tanto, les pedimos que ustedes sean los que se alejen del populismo y del chavismo y que realmente defiendan a Europa, hoy, aquí.